Panie Przewodniczący! Mieliśmy tutaj przed chwilą wątpliwą przyjemność wysłuchania krytyki tego programu.

Na to wszystko nakłada się to, że Europa, a właściwie państwa członkowskie Unii Europejskiej, tracą swój potencjał obronny. Gdy do tego dołożyć jeszcze fakt, że coraz mniej możemy liczyć na naszych dotychczasowych sojuszników myślę tu nie tylko o Turcji, ale przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych to jak można krytykować ten program? Jak można krytykować idee wzmacniania Unii Europejskiej, by mogła w przyszłości w przypadku ewentualnego konfliktu bronić się sama?